Az európai polgári kezdeményezés lehetősége elősegítheti az európai kérdésekről szóló közéleti viták kialakulását, elvezetve egy valódi európai nyilvánossághoz. A civil társadalom képviselői csatornázhatják be azokat a társadalmi kérdéseket, amelyeket az EP ben jelen lévő pártok nem tudnak vagy nem akarnak felvetni.

Fontosnak tartom, hogy a Bizottság a tervezett kezdeményezések előzetes bejelentésével párhuzamosan, még az aláírásgyűjtés megkezdése előtt, esetleg egy bizonyos számú aláírás összegyűjtése után a közösségi jog és saját hatásköre alapján véleményezze az illető kedvezményes elfogadhatóságát. Az egymillió aláírás összegyűjtése után formai okokkal, illetve a jogalap hiányával indokolt visszautasítás rendkívül kedvezőtlen színben tüntetheti fel nemcsak a Bizottságot, hanem az egész Uniót is.